à cette douleur pour relancer une nouvelle étape de la démocratie en Turquie puisque la question kurde est la question taboue qui, aujourd'hui on le voit dans les débats à l'assemblée nationale turque est en train de révéler et de clarifier le paysage politique.

Ce n'est pas simple d'être positif et ce n'est pas facile de trouver le langage de la réconciliation, de la paix et de la démocratie. Ce n'est pas simple mais ne pas le faire serait une erreur historique aux conséquences dramatiques.

La population a dit sa détermination pour la paix et elle s'est fait respecter dans cette aspiration à la paix. Je crois que ce message très fort, envoyé par la population, doit être aujourd'hui l'énergie positive qui permet aux acteurs de transcender leurs querelles et, parfois, leur haine du passé. Ce sera compliqué, chacun le sait, il y a beaucoup de dimensions. C'est un processus qui va se jouer à l'assemblée nationale, par la Constitution, et qui va nécessiter des discussions directes, avec la partie armée du PKK, avec les militants qui sont nombreux, ici en Europe, avec la population et avec le représentant politique BDP de la population kurde. Tous ces acteurs doivent, aujourd'hui, converger d'un même élan dans leurs différents champs d'action pour concourir à la paix et à la démocratie.

Öcalan est reconnu comme le leader de l'ensemble de ces composantes, que le gouvernement a accédé, en quelque sorte, à cette vaste campagne de la population pour prendre M.

Il faut renforcer les conditions de travail de M.